Auf der einen Seite sind alle Bedenken, die gegen den Wechsel aus den europäischen Institutionen in die Privatwirtschaft vorgetragen wurden, berechtigt, sie verärgern zu Recht die Öffentlichkeit. Zum anderen wollen wir aber nicht, dass es keinen Ausweg aus öffentlichen Ämtern gibt. Öffentliche Ämter werden auf Zeit verliehen. Wir sind darauf angewiesen, talentierte Köpfe aus der Privatwirtschaft in die Institutionen zu holen, und umgekehrt müssen diese Köpfe wissen, dass es für sie keine Falle ist, sondern dass auch die Möglichkeit besteht, nachdem sie ihren Dienst geleistet haben, in andere Aufgaben zurückzukehren. Das heißt, Probleme sind vorprogrammiert, und der Umgang damit kann nicht darin liegen, eine derartige Überregulierung zu schaffen, dass diese Menschen nicht mehr kommen. Denn das schadet uns, weil wir die Kompetenz brauchen. Insofern ist die Lösung das, was mein Kollege Kuhs bereits angesprochen hat, nämlich die persönliche Betroffenheit zu stärken, indem wir Fälle offensichtlichen Missbrauchs an die Öffentlichkeit geben. Das Korrektiv für politisches Fehlverhalten ist eine kritische Öffentlichkeit, aber nicht die hundertste oder tausendste Behörde mit Regularien.